Spoštovana poslanka, najlepša hvala za vprašanje. V zvezi z vašim vprašanjem želim najprej izpostaviti, da moramo na področju institucionalnega varstva starejših izboljšati dostopnost storitev, to pa lahko zagotovimo le s sprejetjem sistemskega zakona o dolgotrajni oskrbi. Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti podpira in aktivno sodeluje z resornim Ministrstvom za zdravje pri pripravi predloga Zakona o dolgotrajni oskrbi. Zdaj, v obstoječem sistemu, ki ga trenutno imamo v institucionalnem varstvu, osnovne in socialne storitve v domovih za starejše, to je kar se tiče bivanja, prehrane, socialne oskrbe in pa varstva, plačujejo upravičenci oziroma njihovi zavezanci, to so družinski člani oziroma občine. Zdravstvena oskrba pa v domovih pa se financira iz zdravstvene blagajne, in sicer Zavoda za zdravstveno zavarovanje. Storitev institucionalnega varstva v domovih za starejše obsega osnovno in socialno oskrbo, ki je urejena po predpisih s področja socialnega varstva in zdravstveno varstvo, ki ga urejajo zdravstveni predpisi, stroški zdravstvene nekje v domovih za starejše se krijejo, kot ste že tudi sami ugotovili, iz, sredstev Zavoda za zdravstveno zavarovanje. Na podlagi Zakona o socialnem varstvu so osnovno in socialno oskrbo dolžni plačati upravičenci in drugi zavezanci. Na podlagi Uredbe o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialnovarstvenih storitev v primeru nezmožnosti plačila s strani upravičenca pa pa kot rečeno krijejo strošek storitve družinski člani oziroma občine. V veljavnem sistemu stroški storitve institucionalnega varstva v delu, ki se nanaša osnovno in socialno oskrbo, torej niso neposredno kriti iz proračuna. Pač pa iz storitev v okviru svoje plačilne sposobnosti plača upravičenec. Vzrok za povišanje cen v začetku leta dva tisoč devetnajst so bili višji stroški dela za zaposlene, ki v domovih za starejše izvajajo osnovno in socialno oskrbo. Stroški dela predstavljajo približno petdeset procentov v strukturi cene, kar pomeni nekje štiriodstoten, štiriodstotni dvig plač, za nekje za dva odstotka višjo ceno storitev. Država lahko zagotovi dodatna sredstva torej le za pokritje tistega dela stroškov zaradi zvišanja plač, ki ga financira iz proračuna. Zato si zelo prizadevamo za ustrezen dvig sredstev, ki jih domovom za starejše namenja Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Naj na tem mestu povem, da ravno v teh dneh potekajo intenzivna, usklajevanja z Ministrstvom za zdravje, ravno, na, na temo, da bi dosegli zvišanje cen zdravstvenih storitev. Želim pa izpostaviti, da so temeljni mehanizmi socialne države, ki sodijo v pristojnost našega ministrstva, v zadnjem obdobju zelo okrepili. Odpravljeni so bili vsi varčevalni ukrepi na področju družinske in pa socialne politike, zvišali so se varstveni prejemki, denarna socialna pomoč in varstveni dodatek, ki je namenjen starejšim od triinšestdeset let za ženske in petinšestdeset let za moške.